virðulegi forseti næsti áfangi í menntasókn okkar íslendinga á að mínu mati að vera uppbygging á staðbundnu háskólanámi á landsbyggðinni

íslandssögunnar síðari tíma að minnsta kosti var uppbygging háskólans á akureyri samfélagið þar tók stakkaskiptum og sama má segja að mörgu leyti um samfélagið í borgarfirðinum eftir að viðskiptaháskólinn eða háskólinn á bifröst tók þar til starfa á síðustu missirum og hefur vaxið og gengið frábærlega vel staðbundin háskólamenntun skiptir sköpum fyrir samfélagið að öllu leyti samsetningu þess og uppbyggingu vísir að háskólamenntun er víða annars staðar á landinu í gegnum símenntunarstöðvarnar og fræðslunetin á suðurlandi suðurnesjum vesturlandi og norðurlandi vestra stunda nú fjögur hundruð til fimm hundruð manns háskólanám um fjárnám á ári hverju aukningin hefur verið mikil og er þetta að verða að stærsta einstaka þættinum í starfsemi símenntunar og fræðslumiðstöðvanna sem upphaflega voru settar á stofn til að þjóna endurmenntun og símenntun fyrir fullorðna þetta er glæsileg þróun þetta er jákvæð þróun tölurnar hins vegar eru óhagstæðar fyrir háskólamenntun og landsbyggð í dag er það svo að um tólf milljörðum króna er varið til háskólamenntunar sextán þúsund sex hundruð tuttugu og fimm íslendingar tvö þúsund og fimm kannski eitthvað fleiri núna og fjárlög fyrir árið tvö þúsund og sjö er reiknað með tólf milljörðum króna til háskólamenntunar átta íslenskir háskólar og staðan er sú að áttatíu og tvö prósent nemenda við háskóla eru í háskólum á reykjavíkursvæðinu en einungis átján prósent úti á landsbyggð og þá eru meðteknir háskólarnir sem landbúnaðarráðuneytið veita fjármuna til án þeirra væri þetta fimmtán prósent frá menntamálaráðuneytinu á sama tíma búa áttatíu og þrjú prósent landsmanna á höfuðborgarsvæðinu en áttatíu og fimm prósent háskólanema stunda þar hins vegar nám þrjátíu og sex prósent allra nýnema eru utan af landi en einungis átján prósent háskólanema stunda nám úti á landi fyrir utan reykjavík þetta er mikið ósamræmi og mikið ójafnvægi og það er ástæða til að ráðast í mikla menntasókn og uppbyggingu á staðbundnu háskólanámi úti á landi það er ekki bara besta byggðaaðgerðin það er einhver besta samfélagslega fjárfesting sem við getum ráðist í það er fjárfestingarátak í menntun og ekki síst í staðbundnu háskólanámi úti á landi en staðan er þessi sem ég rakti áðan um muninn á framlögum til háskólamenntunar annars vegar í reykjavík og hins vegar úti á landi og því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra þeirra spurninga sem ég legg fyrir hann í dag hvort það standi til að ráðast í frekari uppbyggingu á staðbundnu háskólanámi úti á landi